Hvala za besedo, predsedujoča. Lepo pozdravljam ministrico in tudi preostale ministre, kolegice, kolege. Odvijanje prometa po železnici je zelo slabo, nekvalitetno, skoraj po celi Sloveniji. V preteklosti je bil poudarek na izgradnji cestnega križa in je razred še neizgrajene tretje osi na Koroškem in proti Beli krajini, plus še kaka nova povezava v glavnem izgrajena. Se pa je zelo zanemarila posodobitev železniškega prometa, tako tovornega kot potniškega. Pa ne samo razvpita proga proti Kopru, tudi preostale so za v zelo slabem stanju. Proti Kočevju je posodobljena, čeprav je še zmeraj ni tekoče odprta zaradi nerešenih prehodov. Predvidena je posodobitev proti Šentilju, predvidena posodobitev proti Gorenjski pa lahko pade v vodo zaradi recesije. Slovenske železnice so naročile šestindvajset sodobnih potniških vlakov pri podjetju Stadler v vrednosti sto enainpetdeset milijonov evrov. Skupaj z lanskim naročilom pa skupaj dvainpetdeset potniških vlakov v vrednosti tristo dvajset milijonov evrov. Prvi vlaki naj bi prišli k nam že letos do konca leta, dva dvaindvajset pa naj bi bili dostavljeni postopno vsi vlaki. Vse lepo in prav, vendar strokovnjaki pravijo, da se z njimi ne bo povečala hitrost na progah, kvečjemu za desetino. Z novimi vlaki, bo več udobja in sigurnosti kot sedaj, sama potovalna hitrost bo pa ostala enaka. Regionalni vlaki naj bi vozili bolj pogosto in z manj postanki. Naročenih dizel-elektro vlakov je enaindvajset, in to zato, ker še proge pri nas velik del ni elektrificirane. To so proge proti Kočevju, koroška proga, proti Jesenicam, Nova Gorica in Velenje-Celje. Prav tako celotna proga iz Ljubljane do Bele krajine ni posodobljena, kaj še elektrificirana. Razen nakupa novih kompozicij bi bilo potrebno proge modernizirati, zamenjati pragove, na nekaterih delih progo izravnati. Z elektrifikacijo pa bi pridobili na hitrosti in sigurnosti. Zavedam se, da posodobitev zelo zamuja in da to ni v zmožnosti izvedbe enega mandata vlade, vendar prav zaradi velikega zaostanka od vas pričakujem, da se tega lotite z vso resnostjo in vnemo. Ker sem iz Dolenjske, se bom dotaknil tudi problematike te proge. Ta proga je neelektrificirana, vožnja je počasna, tako za tovorni kot potniški promet. Za primerjavo: iz Novega mesta do Ljubljane, to je približno sedemdeset kilometrov, se voziš dve uri, iz Trebnjega do Ljubljane, to je petdeset kilometrov, se voziš eno uro in petindvajset minut. To je približno petintrideset kilometrov na uro ali še manj. Naš kolesarski šampion šampion Roglič bi bi to prevozil hitreje, za šalo. Na našem območju sta dve slovenski veliki firmi Revoz, Krka, in ti sta ves promet preusmerila na železnice, na cesto, "pardon". Zanima me, ali vam je to poznano. Kaj boste ...